Ich möchte eine Vorbemerkung machen, gerade weil wir über die Ukraine diskutieren, nachdem wir über den arabischen Frühling geredet haben. Die Europäische Union hat ja viel aufzuarbeiten in ihrem Verhältnis zu den Ländern südlich des Mittelmeers. Viel zu lange sind Diktaturen von uns respektiert worden, und wir haben bedingungslos kooperiert. Man sollte aber alles das, was man jetzt gegenüber der Ukraine tut, im Lichte dieser Verantwortung und der negativen Erfahrung, die arabische Völker mit uns auch gemacht haben, bewerten. Ich bin und das sage ich für meine Fraktion ausdrücklich für dieses Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine. Dieses Abkommen kann wirklich dazu dienen, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen stabiler werden und dass das Leben für die Ukrainerinnen und Ukrainer besser wird. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine sich dieses Assoziierungsabkommen durch ihr Engagement für die demokratische Entwicklung wirklich erkämpft und verdient haben. Dass der Fall Tymoschenko jetzt zu einer Belastung der eigentlich verbesserten Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine wird, ist sehr bedauerlich. Aber es muss sein aus den Gründen, die alle Vorredner einheitlich geschildert haben. Ich möchte aber noch darüber hinausgehen und darauf aufmerksam machen, dass nicht nur Frau Tymoschenko, sondern etliche der Mitglieder ihrer ehemaligen Regierung ebenfalls vor Gericht stehen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass, bevor diese Verfahren eröffnet worden sind, in der Ukraine Hunderte von Richtern und Staatsanwälten ausgewechselt worden sind.

Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es in der Ukraine nach wie vor keinen wirklich guten und unabhängigen Mediensektor gibt, und dass es sehr schwer ist, Meinungsvielfalt zu garantieren. Alles das führt dazu, dass wir jetzt hart sein müssen. Ja, wir verhandeln weiter, aber wir machen auch deutlich, dass die Bedingungen für eine Unterschrift von unserer Seite, für eine Zustimmung des Europäischen Parlaments zum Assoziierungsabkommen, in der Tat von den demokratischen Entwicklungen in der Ukraine abhängen.

Ich finde, beide Parteienfamilien haben eine große Verantwortung dafür, jetzt dafür zu sorgen, dass es demokratische Verhältnisse zwischen Regierungskräften und Oppositionskräften gibt.